I nie będzie też takiej technologii, która pozwoli nam nie emitować gazów cieplarnianych w dającej się przewidzieć przyszłości

Jedynym efektem będzie zarżnięcie tradycyjne dla socjalistów europejskiej gospodarki, nie osiągając żadnego postępu w dziedzinie klimatu. Poza tym piszecie o stabilnych i przewidywalnych ramach polityki energetycznej. W ciągu roku, odkąd jestem w tym Parlamencie, głosowaliśmy już nad kilkunastoma zmianami polityki klimatycznej.